Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo votato convintamente a favore di questa relazione, intendo sottolineare il ruolo del Parlamento sugli accordi di pesca a livello internazionale, ovvero si è reso necessario un intervento pesante negli ultimi mesi da parte del Parlamento rispetto alla Commissione per dare anima a questo tipo di relazione, cercando di far uscire l'accordo di pesca come un mero accordo commerciale e farlo entrare nell'ottica dell'investimento che l'Europa fa nei confronti di questi paesi poveri e sui quali esiste oggettivamente la necessità di mantenere inalterato

È un buon accordo, abbiamo fatto bene a votarlo.